Trotz alledem komme ich jetzt gerne zu meiner Rede. Wir alle wissen, dass nicht alle Mitgliedstaaten der Eurozone gleich stark von der Wirtschafts und Finanzkrise betroffen sind.

Die Stabilität des Euro muss dabei selbstverständlich das entscheidende und auch übergeordnete Ziel bleiben. Das gilt auch für die Maßnahmen zur Konsolidierung von Haushalten der einzelnen Euro Mitgliedstaaten, die nicht nur im Interesse der Länder selbst liegen, sondern natürlich auch im Interesse der Länder, die eben nicht so stark betroffen sind. Allerdings müssen wir uns auch genau überlegen, welche Maßnahmen nötig sind und welche Maßnahmen vielleicht weniger zielführend sind, um Ländern hier zu helfen.

Diese Länder haben aus meiner Sicht in der Vergangenheit wichtige Reformen versäumt, wofür sie nun die Quittung bekommen haben.

Es wäre aus meiner Sicht ein fatales Signal, wenn am Ende immer der Steuerzahler aushelfen müsste.